Hvala za besedo. Spoštovani minister! Pred približno dvema tednoma je odjeknila novica, da so podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje o številu čakajočih bolnikov napačni. Sprva za dvajset tisoč bolnikov, nekaj dni kasneje pa je bilo sporočeno, da, v seznamih čakalnih dob ni upoštevanih kar petinpetdeset tisoč pacientov. Zdaj, Nacionalni inštitut za javno zdravje se je izgovarjal, da pacienti zaradi napačnih podatkov niso bili oškodovani, a očitno je, da inštitut, ni imel nobenih ustreznih kontrolnih mehanizmov pri zajemu podatkov. Zdaj, spoštovani minister, na tem mestu lahko pozdravim vašo takojšno reakcijo in pa, javno izraženo odločno namero oziroma obljubo, da boste ugotovili dejansko stanje in vzroke za napake. Upam, da bo sledilo tudi, ugotavljanje odgovornosti in pa ustrezni ukrepi, tudi tisti ne preveč, prijetni in priljubljeni. Zato vas sprašujem, kakšne so vaše dosedanje ugotovitve. Kako je lahko pri poročanju glede števila čakajočih bolnikov kar dvakrat prišlo do istovrstne napake in kdo bo za to odgovarjal? Zdaj, drugi del mojega vprašanja pa je vezan na samo vsebino čakajočih, čakalnih seznamov. Če naj sedaj verjamemo podatkom nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so podatki za mesec april točni, pa so številke v v teh podatkih, žal neizprosne. Kar dobrih sto dvainosemdeset tisoč, pacientov je uvrščenih na ta čakalni seznam, kar pomeni dobrih petodstotno dobro, pet dobrih, petodstotnega povečanja glede na podatke iz preteklega leta. Slabih osemdeset tisoč pacientov čaka na prvi pregled, kar je, cirka enacelapetodstotno zmanjšanje glede na lansko leto, vendar pa na prvi poseg oziroma nadaljnjo storitev čaka, dobrih sto dva tisoč pacientov, kar pa je dobro enajstodstotno povišanje glede na podatke iz preteklega leta in to, se najbrž strinjate, da je izjemno zaskrbljujoč podatek. Te številke zagotovo poznate, zato jaz menim, da se strinjate, da je to res en zaskrbljujoč podatek, da bolnika, naš zdravstveni sistem spravi v kolesje, potem pa ga nekako ne more, strokovno oskrbeti. Zato vas sprašujem: Glede na to, da je bilo z rebalansom proračuna za leto devetnajst za projekt zmanjševanja čakalnih dob namenjenih deset milijonov evrov, katere konkretne ukrepe, načrtujete oziroma kateri so že v izvedbi, da bodo bolniki prej oziroma pravočasno prišli do ustrezne zdravniške oskrbe. Hvala.